Während auf der Agenda des Rates die Situation in der Ukraine und Russland zur Diskussion steht, fordert fast im selben Atemzug die Europäische Kommission in Person des Herrn Kommissionspräsidenten Juncker die Einrichtung einer EU Armee und sagt auch noch dazu, dass diese EU Armee gegebenenfalls gegen Russland in Stellung gebracht werden soll.